Izvolite. Seveda, hvala vam, gospa podpredsednica, Predlagal bi seveda javno razpravo na to temo. seveda še imam vrsto vprašanj in podvprašanj za ministra, čas tega ne dopušča. lahko povem tudi, da je problem tudi zastarelih strojev. Torej, tu gre za relativno zelo zastarele stroje, ker je dosti fizičnega dela. Jaz verjamem, da tudi tehnika na tem področju, napredovala, in kot vidite, te delovne postopke v tem podjetju, potem se vprašamo, ali je civilizacija v Lenartu, vsaj v tem podjetju, zašla, to je, to je lahko že kot delovni postopki iz devetnajstega stoletja v času prve industrijske revolucije. Dobesedno tako pogleda. Ne. Podjetje je napram temu podjetju Saubermacher, pa nočem favorizirati, mislim, da še cela vrsta vrhunskih slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo odpadkov. Ampak jaz mislim, da imajo te tudi standarde glede strojev, glede kvalitete sortiranja, kjer je avtomatizacija v, veliki meri mora prevzeti določene postopke, mora biti tudi neko vodilo tule pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj. Tudi to je problem, ne. Tudi to je velik problem, ne samo, samo skladiščenje teh odpadkov prekomerno na tem podjetju, ob tem podjetju, bi teh požarih, vemo samo prvo kršitev, torej šlo je za prekomerno skladiščenje odpadkov, in lahko vam tudi povem, da podjetja, ko je prišlo v Lenart pred leti, še takrat še pod imenom Papir servis, je pot, je pa Papir servis podjetje seveda stiskalo odpadni papir in zbiralo odpadni papir. Čez noč je iz Ljubljane z vašega ministrstva naenkrat bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje in v Lenart so se začeli voziti z velikega dela Slovenije, lahko rečem obljubljanskega dela in ne vem, kar naprej, iz Celja, vsi, cela vrsta mešanih komunalnih odpadkov. Tako da, ljudje tega, samo čez noč so, lahko rečemo, dobesedno preko smradu začeli ugotavljati, da se v, v, v, v tem takratnem podjetju še pod imenom Papir servis dogaja nekaj nenavadnega, o čem sploh niso bili obveščeni. In tukaj, mislim da, spoštovani kolegi in kolegice, upam, da me boste potem podprli v javni razpravi, da odpremo tudi temo, da mora lokalna skupnost biti en izmed tistih faktorjev v izdaji okoljevarstvenega dovoljenja, ki je stranka v postopku. Ne more biti, spoštujem civilno družbo, ampak nekaj civilna družba štirih vaških posebnežev iz Ljubljane bo težko odločala, oprostite, pa se opravičujem mogoče za grobo besedo, recimo v Litiji ali pa v Lenartu ali pa tudi, mi Štajerci v Ljubljani za neko podjetje, ampak mislim lokalna skupnost bo najbolje vedela, kakšno področje je in mora biti stranka postopka. apeliram, minister, da še date tudi ta del not. Mislim, da je bila vsaj nekaj delna obljuba tudi z vaše strani, ko ste bili na obisku v Lenartu, pa vam vsaj župan, to našo, željo nekako nakazal, da to naredimo. Mislim, da bomo rešili marsikatero lokalno skupnost in da smo ljudje obveščeni in da vemo, da odpadke nekje moramo, sortirati, moramo jih predelati in spraviti nazaj v, če želimo neko krožno gospodarstvo. In prosim vas seveda za podporo, pri glasovanju. Najlepša vam hvala.